Voorzitter, commissaris, ik stap niet mee in de redenering van sommigen van onze collega's hier die proberen om schending van universele mensenrechten te relativeren of te verbloemen met het argument dat er toch ook veel vooruitgang is, of vooruitgang is geweest.

Dat is een weinig benijdenswaardig exportproduct, maar dat lijkt de minste zorg van president Aliyev.

Vandaag roepen we op tot de vrijlating van een jonge activist.

Want terwijl het volk van Azerbeidzjan worstelt met economische terugval en armoede, feest de politieke elite rond president Aliyev.

Op basis van verzonnen aanklachten zit hij al bijna twee jaar opgesloten.

Dat dit niet naar de zin van dat regime is, blijkt uit nieuwe aanklachten die kunnen leiden tot extra celstraf tot zeven jaar.

Maar dat kan niet zonder extra aandacht te vestigen op het fundamentele belang van mensen en burgerrechten, vrije media, enzovoort.